Mijn medeleven gaat uit naar de slachtoffers en nabestaanden van de recente aanslagen in Brussel. Het is ongelooflijk wrang dat deze aanslagen voorkomen hadden kunnen worden. De nationale grenzen hadden allang gesloten moeten zijn, want deze helden van de islam reisden vrijelijk tussen Nederland en België. De bestrijding van de islam had allang moeten beginnen, want islamitische getto's juichen en beschermen deze islamitische helden. Laat ik duidelijk zijn, Voorzitter, ik zie het zo ook u bent moreel gezien medeschuldig aan deze aanslagen, net zoals vele andere Europarlementariërs, Eurocommissarissen en nationale regeringsleiders die allen pleiten voor open grenzen en voor een welkom aan migranten uit islamitische landen.

Hoe hypocriet was de herdenking van de slachtoffers van deze aanslagen in dit Parlement? Treuren om de slachtoffers, terwijl een deel van dit Parlement zelf de voorwaarden voor aanslagen in stand houdt. Bovendien had in de rij van landen die door aanslagen is getroffen Israël zeker niet mogen ontbreken! Elke vorm van contra terrorisme begint met de erkenning van de oorzaak van terrorisme. Deze oorzaak wilt u niet erkennen en niet benoemen.

De zogenaamde religie van vrede heeft minstens 240 miljoen mensen de dood ingejaagd! Islam is niet verenigbaar met onze westerse waarden, islam is niet integreerbaar in onze westerse cultuur. Tot u en tot de Europese Commissie zeg ik erken uw walchelijk falen en stap op.